Sonst bräuchten wir ja nicht den Aktionsplan gegen Steuerflucht, sonst bräuchten wir gar nicht die Revision der Geldwäscherichtlinie oder der Vorgaben zu Mutter Tochter Gesellschaften.

Ich habe mich wirklich sehr erschrocken, weil ich diese Grenze das erste Mal in meinem Leben während der Ratspräsidentschaft gesehen habe.